virðulegi forseti ég mæli hér fyrir nefndaráliti um frumvarp til laga um heimild til samninga um álver í helguvík frá meiri hluta iðnaðarnefndar en nefndin hefur fjallað þó nokkuð ítarlega um málið og fengið fjölda aðila á sinn fund bæði frá verkalýðsfélögum sveitarstjórnum og

aðilar frá hagfræðistofnun háskóla íslands þar sem þeir eru að vinna úttekt á hagrænum áhrifum stóriðjuframkvæmda á íslenskt efnahagslíf sem jafnframt er gert grein fyrir í þessu nefndaráliti þá var leitað álits umhverfisnefndar alþingis vegna umhverfisþátta málsins og jafnframt álits efnahags og skattanefndar alþingis á þeim þáttum frumvarpsins sem lúta að efnahags og skattamálum báðar þessar nefndir skiluðu meirihluta og minnihlutaálitum og fylgja öll þessi álit hér með sem fylgiskjöl í nefndaráliti þessu meiri hluta iðnaðarnefndar þannig að gert er grein fyrir þeim í frumvarpinu er iðnaðarráðherra fyrir hönd ríkisstjórnar íslands heimilað að gera samning við norðurál helguvík e h f og eiganda þess century aluminum company um að reisa álver í helguvík á reykjanesi gert er ráð fyrir því að almennar reglur um skatta og önnur opinber gjöld gildi um félagið og starfsemina með tilteknum frávikum sem eru tilgreind í frumvarpinu með tæmandi hætti eru þau frávik að mestu leyti sambærileg þeim sem kveðið er á um í lögum númer sextíu og tvö nítján hundruð níutíu og sjö um heimild til samninga um álbræðslu á grundartanga og í lögum númer tólf tvö þúsund og þrjú um heimild til samninga um álverksmiðju í reyðarfirði áðurnefndum lögum sökum breyttra skattalaga hér á landi síðan þau lög voru samþykkt en nefndin ræddi sérstaklega um ákvæði fjórðu grein þar sem sett er fram sú aðalregla að félagið greiði alla almenna skatta og opinber gjöld hér á landi vegna álversins samkvæmt lögum sem gilda á hverjum tíma með þeim sérákvæðum sem eru tilgreind í greininni önnur ákvæði greinarinnar eru því tæmandi upptalning frávika frá aðalreglunni samkvæmt ákvæðinu er félagið sjálfstæður skattaðili tryggt er að tekjuskattur félagsins á samningstímanum fari ekki yfir fimmtán prósent eins og er nú og þá gilda sérreglur um stimpilgjöld og fyrningu eigna einnig gilda sérreglur um útreikning fasteignaskatts og um byggingarleyfisgjald og skipulagsgjald þá eru veittar undanþágur frá iðnaðarmálagjaldi og markaðsgjaldi þá eru ýmis öryggisákvæði varðandi upptöku nýrra skatta að lokum er gert ráð fyrir undanþágu frá rafmagnsöryggisgjaldi í þessari eftirgjöf á sköttum og gjöldum felst ríkisstyrkur sem skylt er að tilkynna til eftirlitsstofnunar efta fram komu í umræðum um málið athugasemdir við það að í frumvarpinu kunni að felast ákvæði sem ganga gegn e e s samningnum og teljast ólögmætur ríkisstyrkur af þessu tilefni er rétt að taka fram að skylt er að tilkynna öll áform um ríkisstyrki til esa nefndin hefur fengið upplýsingar um að fjármálaráðuneytið hafi sent tilkynningu um efni frumvarpsins til þangað og að hún sé til meðferðar hjá stofnuninni en ekki liggur fyrir hvenær niðurstöðu er að vænta það mun því fást úr því skorið af hálfu stofnunarinnar hvort einhver ákvæði frumvarpsins ganga gegn reglum um ríkisstyrki virðulegi forseti þessi heimild sem hér er verið að veita í lögum á ekkert að hamla eða breyta neinu þar um og mun það taka mið af því en þá samt til samanburðar má auðvitað nefna það að heildarfjárfestingin ef farið væri út í heildarfjárfestingu fyrir fullbúið álver með þrjú hundruð sextíu þúsund tonna ársframleiðslugetu að þá nemur ívilnunin í þessu tilfelli núll komma níu prósent af áætluðum stofnkostnaði en þegar fjárfestingin hins vegar í reyðarfirði og ívilnanir þar hún nam rúmum einum komma átta prósent af stofnkostnaði þannig að ívilnunin í þessu tilfelli til

að samþykkja þessa ívilnun þar sem hún er talsvert minni og reyðarál var samþykkt í umfjöllun um frumvarpið hefur komið fram gagnrýni á að félagið norðurál helguvík njóti sérkjara varðandi skattgreiðslur sem önnur fyrirtæki í landinu eiga ekki möguleika á að njóta í því sambandi er einkum gagnrýnt að tekjuskattshlutfall félagsins verði ekki hærra en fimmtán prósent á samningstímanum í frumvarpinu kemur fram að erfiðleikar við fjármögnun verkefnisins réðu úrslitum um að stjórnvöld tóku þá ákvörðun að leita eftir heimild alþingis til að ganga til samninga við félagið um sérkjör við skattgreiðslur slíkur samningur er talin forsenda þess að fjármögnun verkefnisins takist samningurinn hefur í för með sér að auðveldara verður fyrir fyrirtækið og lánardrottna að meta rekstrarhorfur álversins fram í tímann samningurinn felur í sér ríkisstyrk en meiri hluti nefndarinnar telur að með tilliti til stærðar verkefnisins og áhrifa þess á atvinnulíf þar með talið afleiddra starfa og kaupa álversins á vörum og þjónustu þá sé þessi styrkur réttlætanlegur og muni ekki verða byrði á ríkissjóði en nefndin virðulegi forseti fjallaði sérstaklega um áttunda töluliðar fyrstu málsgrein fjórðu grein þar sem kveðið er á um heimildir reykjanesbæjar og sveitarfélagsins garðs til að semja um fyrirkomulag við álagningu fasteignaskatts þar með talin um stofn til álagningar í stað fasteignamats um er að ræða frávik frá annarri málsgrein þriðju grein laga um tekjustofna sveitarfélaga sem kveður á um að stofn til álagningar fasteignaskatts á allar fasteignir skuli vera fasteignamat þeirra er þetta frávik sambærilegt þeim sem kveðið er á um í áðurnefndum lögum um álverið á grundartanga og álverið á reyðarfirði þó er sá munur að í þeim lögum eru bæði skatthlutfall og skattstofn ákvörðuð og tilgreind hvorki í ákvæðinu sjálfu í frumvarpinu né skýringum í greinargerð er að finna nánari afmörkun eða leiðbeiningar um það við hvað skattfjárhæðin geti miðast og heimild til samninga virðist vera án nokkurra takmarkana við meðferð málsins hjá nefndinni komu fram ábendingar um að í ákvæðinu væri líklega gengið of langt hvað framsal skattlagningarvalds varðar ábendingar komu einnig fram í umsögn meiri hluta efnahags og skattanefndar um að skoða þyrfti samræmi umræddra samningsheimilda sveitarfélaganna við ákvæði stjórnarskrár þá var því einnig hreyft fyrir nefndinni að óbreytt kunni ákvæðið að brjóta í bága við fertugasta og sjötugasta og sjöundu grein stjórnarskrár sem báðar kveða á um að skattamálum skuli skipað með lögum af þeim dómum sem fjalla um þetta atriði má draga þá ályktun að heimild til framsals skattlagningarvalds verði að vera afmörkuð á þann hátt að stjórnvaldið hafi ekki algerlega frjálst mat um það hvort skattur sé lagður á og hversu hár skatturinn skuli vera meiri hlutinn fellst á þessi sjónarmið og leggur þess vegna til eina skattstofn virðulegi forseti þá voru einnig gerðar athugasemdir við það að fyrirliggjandi starfsleyfi og umhverfismat félagsins miðast við tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna ársframleiðslugetu en samkvæmt frumvarpinu verður heimilt að gera fjárfestingarsamning vegna álvers með þrjú hundruð sextíu þúsund tonna framleiðslugetu meiri hlutinn vill árétta að frumvarpið leggur ekki til nein frávik frá reglum um umhverfismat og starfsleyfi og félagið verður því að afla þeirra samkvæmt almennum heimildum í þessu frumvarpi er ekki verið að kveða á um neitt slíkt eða breytingar á fyrirliggjandi mati á umhverfisáhrifum eða þá fyrirliggjandi starfsleyfi heimild til samninga um sérreglur varðandi skatta munu þó alltaf að hámarki miðast við þrjú hundruð sextíu þúsund tonna framleiðslugetu virðulegi forseti að öðru leyti þá vísa ég í þetta nefndarálit hvað vinnu nefndarinnar varðar eg hef nú gert grein fyrir því og svona stiklað á stóru á því helsta sem um það er fjallað í því áliti og gert grein fyrir breytingartillögum sem við gerum við þetta frumvarp og finna má í nefndarálitinu en virðulegi forseti ég vil líka jafnframt geta þess að ég held að fjárfestingarsamningurinn sem er áformað að gera á grundvelli þessara laga sem þetta frumvarp miðar að fjallar ekki og það er vert að taka það fram á nokkurn hátt um sjálfa fjármögnun verkefnisins raforkusölu eða það umhverfismat og starfsleyfi sem fyrir þurfa að liggja þetta frumvarp fjallar eingöngu um þann stuðning og það rekstrarumhverfi sem fyrirtækið mun búa við komi það hingað og reisi hér álver en virðulegi forseti að lokum þá vil ég nefna það hér vegna þess að mér þykir leitt að sjá að það hefur ekki náð inn á dagskrá núna í lok okkar umræðu mál sem háttvirtur þingmaður björk guðjónsdóttir lagði fram hér sem er þingsályktunartillaga um það að það verði gert mat á úttekt á samfélagslegum áhrifum þessara framkvæmda en við í nefndinni töldum og afgreiddum þessi mál út samhliða vegna þess að við töldum gríðarlega mikilvægt að þetta mat færi fram það hefur verið gerð úttekt á áhrifum álversframkvæmdanna fyrir austan og hefur gefist mjög vel og hefur skipt gríðarlega miklu máli það er mikilvægt fyrir okkur þegar svona stórframkvæmdir eru á ferðinni að við séum með mat á áhrifum þeirra á samfélagið og á atvinnulífið líka en því miður

það er rétt hjá háttvirtum þingmanni merði árnasyni auðvitað að við berum gæfu til þess á næsta þingi að samþykkja það mál sem háttvirtur þingmaður björk guðjónsdóttir lagði hér fram og við náum að ljúka því á nýju þingi